Pane předsedající, chceme li oživit evropskou ekonomiku a zlepšit konkurenceschopnost v globálním prostředí, musí být naším vitálním cílem po dvaceti letech konečně odstranit veškeré překážky, které brání zejména malým a středním podnikům v rozvoji jejich podnikání. Proto je nutné dokončit harmonizaci technických, ale i účetních norem, podpořit elektronický obchod, propojit obchodní rejstříky, zavést interoperabilitu identifikačních on line systémů, uznávání kvalifikací, důsledně odstranit diskriminaci podniků podle místa původu, zefektivnit podmínky pro účast na veřejných zakázkách. Těch padesát bodů, které Akt o jednotném trhu nyní obsahuje jsou opravdu klíčové a je potřeba, abychom je dokázali uvést v život. Odlišnost národních právních režimů znamená byrokratické překážky pro podniky, zpomaluje investice, omezuje úspory z rozsahu i výhody synergie, ale odlišnost se týká i oblastí, které jsou již směrnicemi harmonizovány, ale jsou implementovány v členských zemích různě a proto trvají překážky pro podnikání na jednotném trhu. Poučme se, je tedy lépe přijímat nařízení, která umožní jednotný právní výklad a jednotnou implementaci ve všech zemích a spíše omezovat směrnice, které umožňují odchylky v národních legislativách?